Tudi sam pozdravljam obe pomembni poročili, kakor tudi poročili Komisije, ki govorita o urejanju in zasnovi energetskega trga ter tudi seveda o ogrevanju in hlajenju v Evropi in strategiji na tem področju. Sprejemamo dokumenta v času, ko na eni strani govorimo o energetski uniji, na drugi strani pa smo tudi se zavezali k okoljskim ciljem lansko leto v Parizu, in prav ti dve poročili gresta v pravo smer. Gresta v smer, kjer se na eni strani spodbuja učinkovita raba energije in učinkovita raba energije je alfa in omega vsega, o čemer moramo govoriti v sami energetiki. Veliko stvari lahko uredimo z našimi regulativami, veliko lahko uredijo države same, veliko teh stvari pa se lahko ureja tudi na lokalnem nivoju. Tudi sam imam, kakor mnogi med vami, izkušnje z lokalnega delovanja. Bil sem župan občine, ki je bila v Sloveniji kot prva proglašena za energetsko najbolj učinkovito občino, in iz lastnih izkušenj lahko povem, kako veliko stvari lahko uredimo na lokalnem nivoju.

Zopet v Sloveniji, v državi, od koder izhajam, smo s prizadevanji v regionalnem okolju umestili pet hidroelektrarn, ki proizvedejo sedaj 7 električne energije v Sloveniji. Zelena energija, delovna mesta in tudi hkrati zaščita pred poplavami. Tako da v teh poročilih je, kot v Sloveniji rečemo, veliko soli, zato je prav, da se jih resno obravnava, sprejme tako na evropskem nivoju, kakor tudi po principu subsidiarnosti prevzemajo svoj del odgovornosti države kakor tudi lokalne skupnosti. In samo skupaj nam bo na tem področju uspelo.